Mijn concrete vraag aan de heer Ertug is op grond van welk onderzoek, van welke analyse komt u tot de uitspraak dat de inzet van de ecocombi miljarden gaat kosten om de infrastructuur aan te passen?

Integendeel, wij werken nu in Nederland al verschillende jaren met experimenten van de ecocombi.